Ratowanie życia i zdrowia dzięki systemowi eCall, to rzeczywiście sprawa niecierpiąca zwłoki. W ekspresowym tempie pracowaliśmy nad tym rozporządzeniem i nad tą decyzją dotyczącą systemu eCall, ale z tego, co wiem, to Radzie nie udało się dotrzymać kroku, i będziemy musieli poczekać najpewniej do końca roku na przyjęcie tych przepisów, a październik 2015 r. jako termin, kiedy faktycznie eCall zacząłby funkcjonować wydaje mi się w związku z tym za bardzo optymistyczny. Mimo to, Olgo Sehnalová, trzymam kciuki, żeby udało Ci się doprowadzić do jak najszybszego porozumienia z Radą. To jest naprawdę niezwykle ważny temat. Ważne jest jednak, żeby dobre rozwiązania zaczęły funkcjonować jak najszybciej, i musimy dołożyć do tego wszystkich starań. Ale w tych staraniach mieści się również dobra informacja o tym systemie, o tym, jak on będzie działał. Dużo słyszeliśmy obaw na tej sali. Więc obywateli trzeba informować o tym, że system eCall nie będzie stwarzał zagrożenia dla naszej prywatności, bo cały czas będzie uśpiony, nie będzie nas śledził

o tym, że będzie mógł być montowany w samochodach używanych, które przecież również jeżdżą po naszych drogach, i o tym, że nie ma to nic wspólnego z pomocniczością, o czym tutaj nasza koleżanka liberałka wielokrotnie niesłusznie mówiła. Koniecznie powinna tę usługę eCall poprzedzić kampania edukacyjna prowadzona i przez Komisję Europejską, i przez państwa członkowskie, i przez władze regionalne.

Musimy tak samo dołożyć wszelkich starań, żeby numer 112 funkcjonował poprawnie.